Als ich vor drei Wochen im Iran war und dort auch Gespräche mit führenden Mitgliedern des Wächterrates hatte, habe ich dort Folgendes gesehen Auf der einen Seite ist das Vertrauen in die Länder Europas groß, dass sie wenigstens Wort halten, auf der anderen Seite ist ein starkes Misstrauen da, dass letztendlich Europa wieder nach der Pfeife der USA tanzt. Ich denke, die Hoffnung, dass auf der einen Seite die EU, Europa sich einen eigenen Weg freimacht und sich absetzt von den Vereinigten Staaten und endlich einmal die Wirtschaftskraft von fünfhundert Millionen Europäern ausspielt, diese Hoffnung ist groß und darf auf keinen Fall enttäuscht werden.

Warum nicht eine atomwaffenfreie Zone im ganzen Nahen Osten schaffen, unter Einschluss von Israel, damit der Frieden dort endgültig garantiert wird?